J'étais donc en première ligne pour observer toutes les irrégularités qui se sont produites pendant les deux processus, mais, aujourd'hui, je vais me concentrer sur le Gabon. J'insiste tout d'abord sur la crédibilité, la neutralité et l'impartialité de la mission d'observation électorale. La mise en œuvre des recommandations que nous avons émises est la pierre angulaire de la poursuite de notre dialogue. De plus, il est impératif de se pencher davantage sur les violences post électorales. Toute la lumière doit être faite sur ces exactions. Les responsables des violences post électorales doivent répondre de leurs agissements. Nous ne pouvons pas nous conformer à l'impunité, nous n'avons pas le droit à l'oubli. C'est pourquoi il est tout aussi impératif que le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme envoie une mission de toute urgence, et j'appelle les États membres à aider en ce sens.